W największym skrócie chodzi tutaj o budowanie zaufania.

Wiem, że kocha Pan sport, i dlatego chciałem przekazać Panu symbolicznie koszulkę z napisem Lewandowski. Po wczorajszym meczu chciałbym, żeby Pan również był tak skuteczny dla milionów młodych ludzi, jak wczoraj Robert Lewandowski w meczu z Realem Madryt.